forseti á síðasta fiskveiðiári eða á fiskveiðiárinu tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og sex var flutningur aflamarks milli skipa í eigu óskyldra aðila rúm sextíu þúsund tonn í þorski rúm fjörutíu og fimm tonn í ýsu rúm þrjátíu þúsund tonn í ufsa rúm tuttugu og fimm þúsund tonn í karfa og rúm tíu þúsund tonn í steinbít flutningur milli annarra botnfisktegunda var minni í tonnum talið flutningur á aflamarki á milli skipa í eigu óskyldra aðila nefnist með öðrum hætti viðskipti þar sem eigendur kvóta fá greidda leigu frá öðrum útgerðarmönnum fyrir aflaheimildir sínar viðskipti af þessu tagi eru gífurlega mikil og ef tekið er mið af núverandi leiguverði eru viðskiptin af kvótaleigunni þar sem eingöngu þorskur er tekinn til útreikninga rúmlega sjö milljarðar króna á ári ýsan ein og sér slagar upp í tæpa tvo milljarða króna viðskipti með aðrar bolfisktegundir hljóða upp á lægri tölur ef tekið er mið af meðalverði á þorski samkvæmt útskrift frá íslandsmarkaði annars vegar og hins vegar meðalverði á leigu aflaheimilda fyrir sömu tegund kemur ýmislegt einkennilegt í ljós í fyrsta lagi er kvótaleiguverðið frá fimmtíu og átta til sjötíu og níu prósent á söluverði þorsks frá janúar til september á þessu ári til að mynda var leiguverð á þorski hundrað og sautján krónur í febrúar á þessu ári en meðalverð á þorski frá fiskmörkuðum einungis hundrað fjörutíu og sjö krónur það er ómögulegt fyrir útgerðarmann að standa straum af öllum rekstri fyrir einungis þrítugasta krónur á kíló fyrir þorskinn sinn með öðrum orðum þá er leiguverðið óeðlilega hátt hlutfall af rekstri og sér það hver sem vill að þær krónur sem eftir standa hjá leigutaka eða útgerðarmanni eftir greiðslu á kvótaleigu dugar skammt til að greiða annan kostnað við rekstur útgerðar svo sem launaliði veiðarfærakostnað olíu og annað sem fellur til almenns útgerðarreksturs í þessu ljósi er mikilvægt að benda á að óheimilt er fyrir útgerð að láta áhöfn taka þátt í kvótakaupum það er einnig greinilega erfiðleikum bundið fyrir nýja aðila sem hyggjast hasla sér völl á sviði útgerðar sökum verðmyndunar á leigu á aflaheimildum ég fæ ekki með nokkrum hætti séð hvernig viðkomandi aðili á að komast af með rekstur sinn ég tel því afar mikilvægt að fundin verði ný leið til að stýra fyrirkomulagi á leigu aflaheimilda og legg því fram eftirfarandi spurningar til hæstvirts sjávarútvegsráðherra hyggst hæstvirtur sjávarútvegsráðherra einar kristinn guðfinnsson beita sér fyrir breytingum á framtíðarfyrirkomulagi aflaheimilda ef svo er